Or, grâce au dépistage et à la vaccination, nous avons les moyens de les sauver. Alors, en cohérence avec les objectifs du développement durable, en cohérence avec l'appel mondial du directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, en cohérence avec nos valeurs et nos engagements pour la santé mondiale, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, nous devons impérativement intégrer dans ce plan européen un volet action extérieure,